Marea Neagră este importantă pentru Uniunea Europeană pentru poziția sa strategică, dar și pentru oportunitățile economice existente și premisele unei dezvoltări regionale mai puternice. Strategia destinată acestui spațiu este benefică prin contribuția sa la diversificarea activităților economice între statele riverane, intensificarea colaborării în domeniul educației și cercetării, dar și intensificarea colaborării în regiune, pentru o protecție importantă a resurselor naturale. Consider că Uniunea Europeană trebuie să încurajeze țările din zona Mării Negre, pentru valorificarea adecvată a resurselor ambientale naturale, dezvoltarea durabilă a zonei și îmbunătățirea calității vieții în această zonă, precum și constituirea de parteneriate locale și regionale.